décision approuvée comme on le sait par le Conseil de sécurité des Nations Unies une semaine plus tard. C'est une question qui touche les intérêts de l'Europe toute entière, puisque la situation est grave et qu'elle continue de menacer la stabilité de la sous région. La situation demeure très préoccupante malgré la relance de la transition politique, suite à la nomination d'une nouvelle présidente de transition, Mme Samba Panza.

2015. Les récentes initiatives annoncées par le commissaire Piebalgs sur les deux points sont par conséquent à saluer même si je vois qu'il n'y a personne de la Commission ici

Il faut également plus de clarté sur le nombre et la nature de la participation des États membres et un effort de communication auprès de l'opinion publique européenne. On a par exemple évoqué la participation de mon pays, la Roumanie, mais au niveau national, on est toujours dans le brouillard sur cette question.